og það vill svo til að einmitt samfylkingin og hæstvirtir ráðherrar hennar og háttvirtir þingmenn hafa lagt mikla áherslu á að alþingi verði fjölskylduvænt hér er fólk á alþingi sem er með börn heima hjá sér og það er ekki við hæfi að kvöld eftir kvöld eftir kvöld sé fólkið frá sínum börnum og sinni fjölskyldu það er dálítið ankannalegt að einmitt þetta sama fólk skuli núna leggja áherslu á að við séum að ræða um icesave þegar ekki liggur fyrir að það þurfi að afgreiðast yfirleitt og á sama tíma eru fjárlögin sem við verðum að afgreiða fyrir áramót og öll þau fylgirit sem því fylgja eru óleyst